Je suis très préoccupée de voir que, quand il s'agit de gouvernance économique, on a maintenant un débat qui est juste, je crois, en vue de savoir comment on peut créer une croissance qui rende la discipline soutenable, durable, qui permette effectivement d'avoir des bilans équilibrés et de réduire la dette. Quand il s'agit des budgets, alors là, on a l'attitude la moins créative et la plus bornée qui soit, qui consiste à considérer que tout l'argent dépensé au niveau européen serait une mauvais chose, qu'il conviendrait de réduire. On ne se préoccupe pas non plus comme l'a dit Guy Verhofstadt ou pas assez, d'avoir des ressources propres qui permettent à cette Union d'agir, et ce selon des préoccupations qui sont partagées par tous. C'est un enjeu de démocratie, non seulement en ce qui concerne la procédure mais aussi parce que, à huis clos, quand les États membres ont des droits de veto, les décisions ne sont pas conformes à l'intérêt général.